Ils reconnaissent également que les sanctions ont été imposées aux États européens, qui n'en voulaient pas.

Aujourd'hui, il soutient Poutine. Non pas dans sa politique intérieure il ne dit pas que c'est un exemple de démocratie mais il comprend la position de la Russie.